Señora presidenta, debemos darle un poco de perspectiva a este debate y, por cierto, respeto para las posiciones divergentes, menos arrogancia por parte de algunos de los portavoces. Lo cierto es que Europa está en una encrucijada, en un momento muy crítico y se enfrenta a un desafío proteccionista y hostil, por primera vez, por parte de la administración Trump. Nos enfrentamos a un desafío territorial y político por parte de Rusia, un auge imparable de China y su modelo, una vecindad sumida en la inestabilidad y un nacionalpopulismo rampante en las propias instituciones europeas. ¿Qué le queda a Europa sino consolidar o tratar de consolidar un bloque de valores comunes? ¿Y qué país puede hacerlo mejor, con Europa, que Canadá? No tenemos tantos compañeros de viaje que compartan nuestros valores en el mundo actual. Yo no creo que este Acuerdo sea la panacea de nada ni sea el mejor acuerdo posible.

Por cierto, con muchas modificaciones que hemos introducido, también, los socialistas. Es un paso más en una dirección que yo creo que es la adecuada, aunque no es ni mucho menos nuestra meta. Los socialistas no queremos una globalización sin control ni tampoco queremos levantar muros proteccionistas. Frente a ambos extremos, queremos un mundo abierto a los intercambios, pero con reglas democráticas, con control público.